C'est pour des raisons humanitaires que nous demandons aujourd'hui, non seulement au gouvernement syrien, sur lequel nous avons, il faut le dire, très peu de prise, mais aussi à tous ceux qui l'approchent, à nos amis chinois, dont on parlait tout à l'heure, à la Ligue arabe, qui a rencontré Bachar al Assad, à tous ceux avec lesquels l'Union européenne a des relations, de faire en sorte que ces personnes complètement innocentes soient libérées et aussi que tous ceux qui s'activent aujourd'hui pour les aider les organisations humanitaires, etc. puissent au moins faire un travail humanitaire.